Kelly vient de le dire, aller plus loin d'ailleurs, sur d'autres formes de protection, et c'est la raison pour laquelle, Monsieur Kelly, nous allons, avec la Présidence belge, agir avec détermination pour faire aboutir enfin le projet de brevet européen. Et je dis donc au président Harbour, pour toutes les raisons qu'il a indiquées avec d'autres, que la Commission ne laissera pas détricoter un de ces éléments importants du marché intérieur. Et, comme vous l'avez dit également, Monsieur le Président, si nous laissions faire ce détricotage à partir de ces tentations un peu protectionnistes dans tel ou tel pays, ce seraient les petites et moyennes entreprises qui seraient les premières victimes.

Tarabella, ont rappelé ce que constitue cette marque communautaire pour les entreprises, sa cohérence avec le marché unique.

Tarabella le souhaite, nous sommes dans cet objectif de révision en cours pour moderniser le système actuel. À la suite du jugement Lego que vous avez évoqué, Monsieur Tarabella, on voit bien qu'il faut mettre à jour le règlement sur la marque communautaire.

Je voudrais également remercier Mme Roithová d'avoir évoqué, comme je l'avais fait moi même, la concurrence, qui serait d'ailleurs accentuée si on allait à nouveau vers une fragmentation des marques. Il faut être résistant, il faut être capable de réprimer ou d'empêcher les produits d'entrer et, pour cela, dans le programme d'action que je vais présenter dans quelques semaines contre la contrefaçon et contre le piratage, il y aura ce souci de former les personnels des différents pays membres aux frontières extérieures, de renforcer les moyens techniques pour lutter contre la contrefaçon et le piratage. Je pense aussi qu'il faut faire un travail bilatéral, notamment avec les pays d'où viennent ces produits contrefaits, et il y aura donc, dans le plan d'action que je vous proposerai, des mesures plus positives pour coopérer avec certains pays tiers et les aider à avoir eux mêmes leur politique des marques et leur politique de lutte contre la contrefaçon.

Au moment où je vous parle, nous n'en sommes pas là. Tout d'abord, il faut attendre, ne pas préjuger du résultat des décisions des juridictions nationales et, comme je vous l'ai indiqué, je suis confiant dans le fait que ces juridictions rectifieront d'elles mêmes la situation. L'éventualité d'une procédure d'infraction, qui vient d'être évoquée, sera envisagée, mais seulement à la lumière du résultat des recours qui ont été introduits. Voilà les réponses, Madame la présidente, sur ce problème important, qui est un des éléments clés du marché intérieur, et je voulais dire cela au moment où nous nous préparons, avec vous, avec le Conseil, à donner une impulsion au marché intérieur, à le conforter, à lui donner une approche plus concrète au profit des petites et moyennes entreprises et des citoyens.